árið tvö þúsund næsta ári versni til muna og að fimmtíu og sjö milljarða króna halli verði á ríkissjóði miðað við óbreyttar áherslur í rekstri ríkissjóðs er því spáð að ríkissjóður verði rekinn áfram með nokkrum halla árin tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu

mjög mikilvægt er að sjá að spár gera ráð fyrir að sú niðursveifla sem nú er framundan verði aðeins tímabundin og ríkissjóður verði rekinn með afgangi á nýjan leik á síðasta ári tímabilsins eftir áralangt tímabil mikils afgangs í ríkisfjármálum er tímabundinn hallarekstur í efnahagslægð í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um að afkoma ríkissjóðs verði í jafnvægi til lengri tíma litið það er að ríkissjóður sé hallalaus yfir hagsveifluna þessi stefna byggir á því að sjálfvirkri sveiflujöfnun ríkisfjármála er leyft að eiga sér stað ríkið minnkar á samdráttartímum það sem það tekur til sín í formi skatttekna en um leið eru aukin framlög til hagsveiflutengdra útgjaldaliða eins og atvinnuleysisbóta með því hefur ríkissjóður áhrif til að draga úr niðursveiflu í efnahagslífinu og jafnframt takmarka aukningu atvinnuleysis við þær aðstæður þegar tekjuhalli myndast á ríkissjóði er mikilvægt að viðhalda aðhaldssamri stefnu sem leggur áherslu á hagkvæmni og varfærni í ríkisrekstri til að tryggja sjálfbærni ríkisfjármála til lengri tíma litið í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á ábyrga efnahagsstjórn sem forsendu kraftmikils efnahagslífs og aukinnar velferðar markmið hagstjórnar er að tryggja stöðugleika með lágri verðbólgu lágu vaxtastigi betra jafnvægi í utanríkisviðskiptum jöfnum og öflugum hagvexti og áframhaldandi traustri stöðu ríkissjóðs staða ríkisfjármála á íslandi er mjög góð til að takast á við efnahagslægð hvað varðar skuldir ríkissjóðs og stöðu lífeyrismála hrein eign ríkissjóðs er jákvæð eftir margra ára tekjuafgang og tekjur af einkavæðingu ríkisfyrirtækja þá eru framtíðar skuldbindingar ríkis sjóðs á íslandi vegna öldrunar samfélagsins minni en víðast hvar annars staðar vegna þess hve lífeyrissjóðakerfið er öflugt hér á landi en það er að verulegu leyti byggt á sjóðasöfnun en ekki gegnumstreymi þá er miðað við að gengið verði á innstæður ríkissjóðs hjá seðlabanka íslands við að fjármagna tekjuhalla á komandi árum og því komi ekki til aukinnar skuldsetningar vegna hallans í febrúar tvö þúsund og sex skipaði ég nefnd sem hafði það hlutverk að fara yfir skattkerfið og varpa ljósi á hvaða þættir það eru sem gera ísland samkeppnishæft og skilvirkt nefndin skilaði skýrslu með niðurstöðum sínum um miðjan september þar sem meðal annars kemur fram að íslenska skattkerfið gegni meginhlutverki sínu með ágætum það er einfalt í samanburði við skattkerfi annarra landa byggir í meira mæli á tekju og veltusköttum en annars staðar en vægi launatengdra gjalda er lágt álagning tekjuskatts á einstaklinga er einföld aðeins eitt álagningarhlutfall og fastur persónuafsláttur jaðarskattur á lágar tekjur og meðaltekjur er fremur hár í alþjóðlegum samanburði en sé tekið tillit til bótagreiðslna er meðalskattur tiltölulega lágur í alþjóðlegum samanburði lítill munur er á launakostnaði fyrirtækja og því sem launþegar fá í vasann þannig að áhrif skattkerfisins á vinnumarkaðinn eru tiltölulega lítil fjármagnstekjuskattur er lágur miðað við launatekjur samanlögð áhrif tekjuskatts félaga og fjármagnstekjuskatts af arði eru hér tiltölulega lítil sem virkar hvetjandi fyrir fjárfestingar í atvinnurekstri skattkerfið er því samkeppnishæft og skilvirkt þegar litið er til þessara þátta helsta viðmið varðandi tekjuöflun ríkissjóðs er að tekjuafkoma ríkissjóðs sé í jafnvægi yfir hagsveifluna og stuðli að efnahagslegum stöðugleika á hverjum tíma nokkrar skattabreytingar hafa verið ákveðnar sem hafa veruleg áhrif á tekjuhlið frumvarpsins á næstu árum þannig hækkar persónuafsláttur í áföngum um sjö þúsund krónur á mánuði umfram almenna verðuppfærslu árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og ellefu og munu þær breytingar strax verða áberandi um næstu áramót þegar gert er ráð fyrir að skattleysismörk hækki um ríflega átján prósent tekjuskattar fyrirtækja lækka úr átján prósent í fimmtán prósent frá og með tekjuárinu tvö þúsund og átta stimpilgjöld vegna lána til kaupa á fyrstu fasteign hafa verið felld niður sem óumdeilanlega hefur orðið til hagsbóta fyrir nýja húsnæðiseigendur miðað er við að hagrænar breytingar á tekjum komi fram í breytingum á afkomu ríkissjóðs næstu ár í samræmi við vænt umsvif í efnahagslífinu samkvæmt þjóðhagsspá þannig er reiknað með að skatttekjur ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu

þúsund og níu slík lækkun er óvenju mikil og helgast af ofangreindum skattbreytingum og spá um minnkandi umsvif aukið atvinnuleysi minni hagnað samdrátt í kaupmætti launa og lækkun fasteignaverðs að raunvirði þegar efnahagslífið tekur við sér á ný árið tvö þúsund og tíu er gert ráð fyrir að hlutfallið taki að aukast á ný og verði nær tuttugu og átta prósent af landsframleiðslu árið tvö þúsund og tólf í umræðu um skattamál undanfarinna ára hefur nokkuð verið gagnrýnt að ríkisvaldið taki til sín of stóran hluta landsframleiðslunnar og að það hlutfall hafi vaxið á undanförnum árum þetta hefur gerst þrátt fyrir verulega lækkun skatthlutfalla bæði einstaklinga og lögaðila margoft hefur sá sem hér stendur svarað því til að það sé hluti af hinu sjálfvirka sveiflujafnandi hlutverki ríkissjóðs sem tekur til sín hærra hlutfall landsframleiðslunnar þegar vel árar en dregur úr þegar barna á dalnum þeir sem dregið hafa í efa þau svör á hagvaxtarskeiði undanfarinna ára ættu nú að fá það staðfest að þetta er raunin þegar skatttekjur ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu lækka um sex komma fjögur prósent á aðeins þremur árum þeir hinir sömu sem kallað hafa vaxandi skatthlutfall sem hlutfall af landsframleiðslu skattahækkanir

geta haft áhrif á niðurstöðu þjóðhagsspár og tekjur ríkissjóðs ekki síst framvinda á alþjóðlegum fjármálamörkuðum óvissa í alþjóðlegu efnahagslífi umlykur nú tekjuspár fyrir ríkissjóð undanfarin ár hefur fjármálaráðuneytið unnið að rannsóknum sem miða að því að bæta tekjuspágerðina til að gera hana sem nákvæmasta það eyðir þó ekki þeirri óvissu sem nú er til staðar í efnahagslífinu og gæti birst að hvað mestu leyti í þróun tekna af fjármagnstekjuskatti eða tekjuskatti lögaðila á komandi misserum við gætum verið að sigla inn á ókunn mið hvað þá tekjustofna varðar þróun umsvifa hefur einnig mikil áhrif á aðra tekju og veltuskatta ef samdráttur verður minni en nú er spáð er líklegt að tekjurnar verði þeim mun meiri þá er einnig óvissa um það hve mikil framboðsáhrif lækkun skatta á einstaklinga og lögaðila hefur við þær aðstæður sem nú eru að skapast í efnahagslífinu í því sambandi má nefna að spár um aukið atvinnuleysi hafa ekki gengið eftir undanfarin ár að einhverju leyti má líklega rekja það til jákvæðra framboðsáhrifa við þurfum þó um sinn að búa við verulega óvissu hvað alla áætlanagerð ríkissjóður hefur sett sér margvísleg viðmið sem ganga undir nafninu fjármálareglur rammafjárlög til fjögurra ára ásamt slíkum viðmiðum eru mikilvæg verkfæri til að tryggja að sá árangur sem stefnt er að í ríkisrekstrinum náist í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er sett markmið um að ríkisútgjöld aukist ekki í hlutfalli við þjóðarframleiðslu frá því sem nú er einnig eru markmið um áframhaldandi trausta stöðu ríkissjóðs og markvissan ríkisrekstur sem meðal annars felur í sér ráðdeild og varfærni í fjármálum markmiði um að viðhalda traustri stöðu ríkissjóðs verður náð með því að stefna að því að reka ríkissjóð í jafnvægi yfir hagsveifluna tímabundnum tekjusamdrætti verður mætt með því að ganga á inneignir á þessum grunni hefur ríkisstjórnin samþykkt eftirfarandi viðmið varðandi þróun útgjalda ríkissjóðs árlegur raunvöxtur rekstrargjalda án óreglulegra liða verði ekki umfram tvö komma núll prósent að meðaltali árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf

og lækki á síðustu tveimur árum tímabilsins undir tvö prósent fjárfesting verði að meðaltali ekki umfram tvö og hálft prósent af landsframleiðslu árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf en til framtíðar litið verði hún um tvö prósent af árlegri landsframleiðslu hlutfall ríkisútgjalda af þjóðarframleiðslu hækki ekki á tímabilinu taka ber fram að nokkrir óreglulegir liðir eru ekki felldir undir framangreind viðmið vegna þess að erfitt er að meta og ákvarða útgjöld til þeirra fram í tímann þar er um að ræða ýmist reikningshaldslega eða

ákvarðana ríkisstjórnarinnar um ný verkefni í samræmi við stefnuyfirlýsingu hennar sem jafnframt leiðir til aukinna útgjalda á tímabilinu samtals er varið um sjötíu og sjö milljörðum króna til áhersluverkefna ríkisstjórnarinnar á tímabilinu þar með talin vegna aðgerða í tengslum við kjarasamninga í febrúar tvö þúsund og átta umfram það sem annars hefði orðið í rammafjárlögunum er einnig tekið tillit til fyrirliggjandi skuldbindinga um útgjöld sem breytast samkvæmt lögum eftir mannfjölda eða hagstærðum áætlað er að útgjöld sem bætast við af þessum sökum nemi í heildina níutíu milljörðum króna á tímabilinu í áætluninni eru útgjöld flestra fjárlagaliða framreiknuð miðað við forsendur um tiltekinn raunvöxt þar sem bæði er tekið mið af spám um kerfislægar eða lýðfræðilegar breytingar og áherslum um forgangsröð í uppbyggingu málaflokka algengast er að miða við eitt prósent raunhækkun milli ára í rekstri stjórnsýslustofnana og í þjónustu sem ræðst einkum af fólksfjölgun en tilteknir málaflokkar eru látnir njóta meiri forgangs og hækka umfram þetta dæmi um það eru tvö prósent árlegur raunvöxtur í málefnum fatlaðra sjúkrastofnana slysatrygginga og dvalarrýma þrjú prósent vegna hjúkrunarrýma og um fimm prósent vegna lyfja á móti áformuðum hækkunum er gert ráð fyrir að ráðuneytin undirbúi aðhaldsaðgerðir sem dragi úr framangreindum útgjaldavexti sem skili árlega fjárhæð er svarar til einn komma tvö prósent lækkunar á rekstrargjöldum hvers ráðuneytis í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og þriðja maí tvö þúsund og sjö er áætlað að verja auknum útgjöldum til fjölda mála þar á meðal til að vinna á biðlistum eftir þjónustu barna og unglingageðdeildar hækka skerðingarmörk barnabóta og viðmiðun um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna lögð er áhersla á að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja meðal annars með átaki í uppbyggingu fjögur hundruð hjúkrunarrýma fyrir aldraða og fjölgun einbýla þá hefur verið dregið stórlega úr tekjutengingu í almannatryggingum starfsendurhæfing verður aukin og átak gert í búsetumálum geðfatlaðra stefna ríkisstjórnarinnar er að á íslandi verði veitt heilbrigðisþjónusta á heimsmælikvarða og verður auknu fé varið til sjúkratrygginga lækniskostnaðar lyfja og hjálpartækja húsnæðis sjúkrastofnana og vegna reksturs nýrra hjúkrunarheimila ríkisstjórnin hefur í frumvarpinu náð því markmiði að auka framlög til þróunarsamvinnu í núll komma þrjátíu og fimm prósent af landsframleiðslu hún mun beita sér fyrir áframhaldandi fjárfestingu í rannsóknum og menntakerfi þjóðarinnar ásamt því að bæta kjör námsmanna enn frekar framlög til vísinda og tæknisjóða hækkar árlega í áföngum og stórauknu fé verður varið til framhaldsskóla á tímabilinu aðallega vegna nýrra framhaldsskólalaga í fjárlagarömmum tímabilsins er miðað við að framlög til reksturs og uppbyggingar vatnajökulsþjóðgarðs verði stóraukin einnig verður lagt verulegt fjármagn til atvinnumála á tímabili rammafjárlaga einkum til þess að styrkja atvinnulíf á þeim svæðum þar sem hagvöxtur hefur verið lítill eða samdráttur og aðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna mótvægis við samdrátt í þorskafla verður fylgt eftir sérstök áhersla verður lögð á að efla þróun hátækni og sprotafyrirtækja um land allt ekki síst í tengslum við áframhaldandi uppbyggingu innviða í sviði samgangna og fjarskipta og að byggja upp þróttmikið markaðsstarf ferðaþjónustunnar gert er ráð fyrir auknum útgjöldum vegna áframhaldandi eflingu landhelgisgæslunnar með nýrri flugvél og þyrlum og auknum umsvifum einnig er áhersla á eflingu innviða samfélagsins á sviði samgangna og fjarskipta

taka að mestu leyti mið af viðauka við samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu og samgönguáætlun tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átján að lokum má nefna að ríkisstjórnin telur mikilvægt að heilbrigð samkeppni og eðlileg verðmyndun þrífist á öllum sviðum atvinnulífsins og að neytendur njóti góðs af þeim eftirlitsstofnanir ríkisins verða efldar með auknum fjárveitingum á tímabili rammafjárlaga auk þess sem unnið verður að betri nýtingu fjármuna til eftirlits með markaðsstarfsemi meðal annars með skipulagsbreytingum eins og áður segir eru horfur á að afkoma ríkissjóðs versni til muna og verði neikvæð sem nemur um fimmtíu og sjö milljörðum króna á árinu tvö þúsund og níu áætlað er að handbært fé frá rekstri verði neikvætt um fimmtíu og þrjá milljarða króna og lánsfjárjöfnuður verði neikvæður um tæpa fjörutíu og átta milljarða króna til samanburðar var áttatíu og níu milljarða króna tekjuafgangur árið tvö þúsund og sjö en í áætlunum um niðurstöðu ársins tvö þúsund og átta er nú gert ráð fyrir að afgangur þessa árs verði um þrír milljarðar króna í þessari þróun gætir áhrifa af tímabundnum samdrætti í tekjum og auknum útgjöldum sem leiða meðal annars af versnandi efnahagshorfum áætlað er að tekjur ríkissjóðs árið tvö þúsund og níu verði fjögur hundruð og fimmtíu komma fimm milljarðar króna sem er tuttugu og þremur milljörðum króna minna en í áætlun fjárlaga tvö þúsund og átta skýrist það af lakari þjóðhagshorfum fyrir árið þar sem nú er spáð tvö og hálft prósent samdrætti þjóðarútgjalda á næsta ári áætlað er að skatttekjur dragist saman milli ára um átta komma tvö prósent að raunvirði skattar á tekjur og hagnað minnka milli ára einkum fjármagnstekjuskattar sem eru mjög háðir framvindu á fjármálamörkuðum hækkun persónuafsláttar um tuttugu og fjögur þúskr á árinu tvö þúsund og níu auk verðtryggingar á honum leiðir til talsvert minni tekna en ella af tekjuskatti einstaklinga áætlað er óbeinir skattar dragist saman um tvö komma átta prósent að raunvirði heildargjöld ríkissjóðs árið tvö þúsund og níu eru áætluð fimm hundruð og sjö komma fjórir milljarðar króna sem er hækkun um sjötíu og þrjú komma tvo milljarða króna eða sextán komma níu prósent frá fjárlögum tvö þúsund og átta þar af eru fjörutíu komma sex milljarðar króna vegna kjarasamninga við stéttarfélög ríkisstarfsmanna aukinnar verðbólgu gengislækkunar krónunnar og hækkunar á bótum velferðarkerfisins

þetta felur í sér að fjárheimildir vegna annarra rekstrargjalda en launa og framlög sem eru tengd við vísitölu neysluverðs hækka óvenju mikið eða alls um þrettán komma tvö prósent til viðbótar þessum verðlagshækkunum er gert ráð fyrir töluverðri raunaukningu útgjalda í frumvarpinu sem er samtals nálægt þrjátíu og þremur milljörðum króna verulegur hluti þeirra útgjalda er vegna ákvarðana um áform sem fram komu í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hækkun rekstrargjalda kemur fram í heilbrigðismálum og öldrunarþjónustu vegna sjúkrastofnana heilsugæslu og stofnunum á sviði öldrunarmála auk þess sem aukið er við rekstur málefna fatlaðra þá aukast framlög til menntamála vegna háskóla rannsókna og framhaldsskóla löggæslu og öryggismál hækka vegna aukins reksturs landhelgisgæslunnar með tilkomu nýs varðskips og flugvélar vaxtagjöld ríkisins aukast verulega eða sem nemur um þrettán milljörðum króna frá áætlun fjárlaga tvö þúsund og átta vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar til að efla gjaldeyrisvaraforða seðlabankans og til að styðja við vaxtamyndun á innlendum fjármagnsmarkaði á móti koma einnig umtalsverðar vaxtatekjur af innstæðum ríkisins í seðlabankanum þannig að áhrif á afkomu ríkissjóðs eru ekki veruleg mesta aukningin verður í útgjöldum sem flokkast undir neyslu og rekstrartilfærslur en þau hækka um tuttugu og átta milljarða króna frá gildandi fjárlögum eða um tæpa tuttugu og tvo milljarða miðað við endurskoðaða áætlun fyrir yfirstandandi ár hækkunin á að mestu leyti rætur að rekja til aukinna tekjutilfærslna í frumvarpinu talsverður hluti af þeim hækkunum skýrist af því að gert er ráð fyrir að bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur hækki óvenju mikið á næsta ári eða um níu komma sex prósent þar er tekið mið af spám um þróun á vísitölu neysluverðs að teknu tilliti til sjö komma fjögurra prósenta hækkunar á bótunum sem gerð var snemma á þessu ári þegar þessar og aðrar verðlagshækkanir eru frátaldar og að undanskildum nokkrum óreglulegum liðum þá telst aukningin í tilfærslunum vera um tólf milljarðar króna miðað við áætlaða útkomu tvö þúsund og átta en það svarar til sjö komma eitt prósent að raunvirði ef miðað er við gildandi fjárlög er raunaukningin metin á sama hátt um átján milljarðar eða ellefu komma þrjú prósent aukningin frá síðustu fjárlögum kemur að stórum hluta fram í almannatryggingum vegna ákvarðana ríkisstjórnarinnar um ýmsar breytingar á lögum sem flestar hafa nú þegar komið til framkvæmda og fela meðal annars í sér að verulega er dregið úr tekjutengingum og að frítekjumörk hækka þá hækka framlög til atvinnuleysistryggingasjóðs á milli ára í samræmi við endurskoðaða spá um atvinnuleysi atvinnuleysisbætur hækka í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að hækka þær með hliðsjón af hækkun lágmarkslauna í almennum kjarasamningum framlög til lánasjóðs íslenskra námsmanna hækka vegna endurskoðaðrar áætlunar um fjölgun lánþega og framlagsþörf úr ríkissjóði á grundvelli nýrra úthlutunarreglna útgjöld til sjúkratrygginga aukast milli ára aðallega vegna hærri kostnaðar við lyf og hjálpartæki greiðslur í fæðingarorlofssjóð hækka vegna fleiri fæðinga en reiknað hafði verið með skerðingarmörk barnabóta hækkuðu samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði og er gert ráð fyrir meiri útgjöldum vegna þess þá aukast vaxtabætur af sama tilefni vegna þrjátíu og fimm prósenta hækkunar á eignaskerðingarmörkum á móti lækkar framlag í jöfnunarsjóð sveitarfélaga þar sem framlög sem veitt voru tímabundið renna út ég minni á að þessi auknu tilfærsluútgjöld koma í kjölfar mikillar aukningar á framlögum til almannatryggingakerfisins sem fram kom í fjárlögum tvö þúsund og átta stofnkostnaður hækkar að raungildi um einn komma sjö prósent frá fjárlögum tvö þúsund og átta hér er fyrst og fremst um að ræða aukningu verkefna til samgöngumála í samræmi við viðauka við samgönguáætlun fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu á yfirstandandi ári voru framlög til samgönguframkvæmda stóraukin og í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að framkvæmdastigið haldist álíka hátt aukinn stofnkostnaður skýrist einnig af niðurgreiðslu vaxta vegna lána til kaupa á leiguíbúðum sem ákveðin var til að styrkja markaðinn fyrir leiguhúsnæði að lokum hækkar framlag til að ljúka kaupum á nýju varðskipi og flugvél fyrir landhelgisgæsluna í frumvarpinu er gert ráð fyrir ýmsum aðhaldsaðgerðum til lækkunar á útgjöldum ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og níu frá því sem annars hefði orðið rekstrargjöld ráðuneyta voru þannig lækkuð um tvo milljarða króna við fjárlagagerðina frá upphaflegum áætlunum eða almennt um einn komma tvö prósent er hér fyrst og fremst um að ræða ýmsar aðhaldsaðgerðir sem ráðuneytin útfærðu í samvinnu við stofnanir á þeirra vegum ýmis tilfærsluframlög eru lækkuð um fimm hundruð milljóna króna frá því sem ella hefði orðið og tilfærsla verður í tímaröð framkvæmda sem leiðir til þess að stofnkostnaður á árinu tvö þúsund og níu lækkar um sjö til átta milljarða króna frá upphaflegum áætlunum herra forseti markmið ríkisstjórnarinnar í hagstjórninni er að stuðla að auknum stöðugleika í efnahagslífinu með lægri verðbólgu lægra vaxtastigi betra jafnvægi í utanríkisviðskiptum jöfnum og öflugum hagvexti og traustri stöðu ríkissjóðs fjárlagafrumvarp tvö þúsund og níu felur í sér að ríkissjóður sinnir hagstjórnarlegu hlutverki sínu til að jafna sveiflur í efnahagslífinu til að mynda með aukinni fjárfestingu á meðan á niðursveiflu stendur en um leið samdrætti í tekjuöflun ríkissjóðs á gjaldahlið aukast útgjöldin sem hlutfall af landsframleiðslu um einn komma sex prósent og á tekjuhlið lækka skatttekjurnar sem nemur tveimur komma eitt prósent samanlagt má því segja að sveiflujafnandi áhrif ríkisfjármála verði þrjú komma sjö prósent af landsframleiðslu næsta árs mikill tekjuafgangur ríkissjóðs á síðustu árum hefur leitt til þess að skuldir eru nú litlar og verulegum fjárhæðum hefur verið varið í að styrkja stöðu seðlabanka íslands og lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins en um leið hafa inneignir ríkissjóðs í seðlabankanum vaxið tífalt á aðeins fjórum árum þessi sterka staða gerir okkur kleift að takast á við tímabundinn vanda komandi ára þar sem halli verður á ríkissjóði um þriggja ára skeið í þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins kemur fram að efnahagslífið mun leita jafnvægis eftir mikinn hagvöxt á undanförnum árum eftir samdrátt á næsta ári er spáð að efnahagsstarfsemin taki að aukast á ný og að meira jafnvægi einkenni framvinduna með minni verðbólgu og viðskiptahalla af þessu leiðir að afkoma ríkissjóðs snýst tímabundið í halla en án þess að auka skuldir ríkissjóðs og að í lok tímabils rammafjárlaganna verði ríkissjóður einnig komin í jafnvægi og rekinn með afgangi á ný þrátt fyrir nokkra erfiðleika sem fram undan eru höfum við alla möguleika á að snúa vörn í sókn og nýta þau færi sem bjóðast við eigum mörg tækifæri í auðlindum hafs og lands og ef við nýtum þær auðlindir bæði vel og skynsamlega getur það fært okkur áfram veginn á næstu árum við eigum kraftmikið og vel menntað fólk og öflug fyrirtæki sem munu komast í gegnum þá tímabundnu niðursveiflu sem við horfum nú fram á ég legg til herra forseti að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar óska ég eftir góðu samstarfi við nefndina nú sem hingað til og að takast megi að afgreiða frumvarpið í samræmi við starfsáætlun þingsins eins og undanfarin ár